Ich möchte gerne wissen, warum Herr El Khadraoui im Namen des TRAN Ausschusses spricht, seine persönliche Meinung zum Ausdruck bringt und nicht die Meinung des Ausschusses, der mit 21 zu 13 unserer Entschließung gefolgt ist?